Wiemy też, że wiedza zdobyta w trakcie wymian przyczyniła się do pełniejszego zrozumienia i poszanowania innych kultur oraz ich wartości. Nauka i ściślejsza integracja przyczynia się do zmniejszenia ryzyka radykalizacji oraz wykluczenia społecznego. Z powyższych powodów uważam, że program Erasmus jest i będzie inwestycją w wiedzę, umiejętności i kompetencje, których beneficjentami są zarówno osoby indywidualne, w tym niepełnosprawne, i organizacje, jak i całe społeczeństwo, i dlatego zwiększenie środków na rozwój programu jest tak ważne dla przyszłych pokoleń Europejczyków. Aby uczynić program jeszcze bardziej dostępnym, państwa członkowskie powinny dążyć

Sądzę, że tylko to może pozwolić na pełne wykorzystanie potencjału programu oraz przyczynić się do osiągnięcia strategicznych celów ramowych europejskiej współpracy w ramach edukacji.